virðulegi forseti jafnvel þótt ég og þingflokkur sjálfstæðisflokksins værum öll af vilja gerð til þess að greiða hér fyrir þingstörfum hér eftir sem hingað til er hálfóþægilegt að ætla sér að fara í atkvæðagreiðslu um það hvort þingfundur eigi að standa lengur eða ekki þegar við erum á fundi með hæstvirtum forseta um það hvernig fyrirkomulag þingstarfanna verður hér í nánustu framtíð ég óska því eftir því að forseti upplýsi okkur um það hvað hún hyggist fyrir með þingstörfin þangað til get ég ekki samþykkt það að greiða fyrir lengri þingfundi hér fram í nóttina þegar við vitum ekkert hversu lengi hversu mikið um hvað eigi að tala hér eru á dagskrá ýmis ágreiningsmál stjórnarráðsfrumvarpið batnar ekkert þó að það sé rætt um miðja nótt þannig að ég lít svo á að þetta sé allt saman frekar óljóst og greiði atkvæði gegn þessari tillögu